Nigel Farage symbolisa ainsi longtemps l'excellence produite par l'attachement à une terre et à une identité, contre tous ceux qui rêvent d'un grand vide où les nations devraient se noyer.

En réalité, le comportement des institutions européennes pendant le Brexit est un argument supplémentaire contre toute avancée de leurs prérogatives incapacité à respecter l'équilibre entre les nations, déséquilibre entre les objectifs et les atouts... Rien n'a été abordé avec le tact et la mesure qui doivent prévaloir dans ce genre de situation. Les débats sur le Brexit étaient une sorte de cour de récréation les voix les plus inconnues et les moins soutenues dans leur propre pays faisaient la leçon à des personnalités établies en Grande Bretagne. Voilà où l'arrogance peut par moments nous mener, quand des peuples voulant se faire respecter demandent simplement à être écoutés. Pour ces raisons, je me suis abstenu.